virðulegi forseti það var hressilegt að hlusta á háttvirtum þingmönnum birki jón jónsson fara yfir þetta mál og hann er búinn að taka virkan þátt í störfum viðskiptanefndar á síðustu vikum það var áhugavert að heyra hann tala um það sem ég verð að gangast við af því að ég er búinn að vera í viðskiptanefnd alveg frá því að þing kom saman það er var kosinn að ég er hættur að nenna og það er að reyna að sannfæra meiri hluta viðskiptanefndar að stunda þau vinnubrögð sem háttvirtur þingmaður birkir jón jónsson var að vísa til ég hélt að við hefðum öll lært af því og ég hélt að vísu að það stæði eitthvað á bak við orð eins og háttvirtur álfheiðar ingadóttur þegar hún stóð upp sem stjórnarandstöðuþingmaður og fór oftar en ekki mikinn um það að nú væri meiri hlutinn að valta yfir minni hlutann og var það oft af ansi litlum tilefnum í samanburði við þau vinnubrögð sem viðhafa og við í viðskiptanefnd núna það er háttvirtur þingmaður birkir jón jónsson að upplifa á eigin skinni birkir jón jónsson og hafði þess vegna þessi orð hér eins og allir þeir sem eru í minni hlutanum hafa haft um vinnubrögð meiri hluta viðskiptanefndar

hér kalla fyrrum bæði formann og varaformann viðskiptanefndar og þeir kalla fram í og finnst þetta ekki vera maklegt en einhverra hluta vegna er það ekki

ég held að vísu í það minnsta fyrstu dagana eftir að þing kom saman eftir kosningar að menn hafi verið einarðir í því að reyna að vinna saman koma í veg fyrir þau mistök sem hafa verið gerð því það hafa verið gerð mistök án nokkurs vafa þegar menn hafa unnið hluta of hratt ég held til dæmis að þegar menn gengu frá lögum í tengslum við tilskipun evrópusambandsins um innstæðutryggingar að menn hefðu farið betur yfir það mál árið nítján hundruð níutíu og níu að vísu sem betur fer tóku menn ekki og felldu tillögur vinstri grænna og samfylkingarinnar um að bæta í innstæðutryggingarnar og væri ástandið vægast sagt skelfilegt ef menn hefðu samþykkt það en það var jóhanna sigurðardóttir hæstvirtur forsætisráðherra nú en háttvirtur þingmaður þá sem flutti tillögur ásamt ef ég man rétt hæstvirtur heilbrigðisráðherra háttvirtum þingmanni ögmundi jónassyni um að bæta verulega í og hafa mun hærri innlánstryggingar heldur en síðan var samþykkt og var það víst alveg nóg hér erum við að ræða hvorki meira né minna en uppbyggingu bankakerfisins þannig að það er ekkert smámál á ferðinni og á þessum nokkrum dögum kannski vikum sem þetta er búið að vera til umfjöllunar hafa orðið grundvallarbreytingar á forsendum grundvallarbreyting þegar við ræddum þetta fyrst hvað var þá verið að ræða það var verið að ræða að

gert ráð fyrir því að ríkið taki yfir alla bankana það er forsendan fyrir eignaumsýslunni síðan var í miklum hraða og það er athyglisvert virðulegi forseti í miklum hraða keyrð í gegn löggjöf um ríkisvæðingu sparisjóðanna af hverju var það gert hér stóðu stjórnarliðar og kölluðu hátt að þetta væri mínútuspursmál mínútuspursmál fyrir sparisjóðina það þyrfti að hefjast handa einn tveir og tíu og ætlaði einhver þingmaður að vera á móti því ætlaði hann að tefja það að hægt væri að bjarga var samþykkt virðulegi forseti það er kannski áhugavert að fá að vita hvað er búið að gerast síðan þá því þetta var mínútuspursmál

hvort þeir ætluðu að bera ábyrgð á því að tefja fyrir endurreisn á sparisjóðunum því þetta væri mínútuspursmál mínútuspursmál núna erum við komin í þá stöðu nema það hafi gleymst að segja frá því að það hefur ekkert skeð í þeim málum það er allt þetta tal um mínútuspursmálið klukkutíma eða hvað það nú var og öll þessi gífuryrði um það hvort stjórnarandstöðuþingmenn og það var kallað á nafn hvort það var ekki kallaður háttvirtur þingmaður einar k guðfinnsson hvort hann ætlaði virkilega að vera eitthvað að tefja þetta mál þegar hann hélt lærðar ræður og var ekki tilbúinn að fylgja málinu eftir svo dæmi sé tekið og ýmsir aðrir hvort hann ætlaði virkilega að hafa það á samviskunni það kemur í ljós að það stendur ekkert á bak við þetta virðulegi forseti ekki neitt en sparisjóðirnir áttu að vera undir líka nú tek ég eftir því virðulegi forseti að bæði formaður og varaformaður viðskiptanefndar yfirgefa salinn að vísu ekki varaformaðurinn hann sneri á hæl og settist aftur niður og er það vel en hér bendir háttvirtur þingmaður ragnheiður elín árnadóttir mér á það að tíunda júlí var sparisjóðsfrumvarpið samþykkt og menn máttu alls ekki taka neitt lengri tíma í það af því að það lá svo gríðarlega á sama er hér uppi á teningnum virðulegi forseti ég er að fara af stað með mál bankasýsla ríkisins það átti að vera undir kaupþing ætti að vera undir glitnir íslandsbanki landsbankinn eignaumsýslan sem væri í tengslum við þessa þrjá ríkisbanka sem áttu að verða og sparisjóðirnir en nú eru forsendur algerlega gerbreyttar mun það breyta einhverju hjá störfum meiri hlutans nei nei nei þetta verður keyrt í gegn virðulegi forseti og öll orðin sem hér voru höfð um ofbeldi meiri hlutans við minnsta tilefni þegar þessir aðilar voru í stjórnarandstöðu það er að sjálfsögðu löngu létt og fáum við að finna fyrir því í viðskiptanefndinni hvar valdið liggur það liggur hjá meiri hlutanum og þar hika menn ekki við virðulegi forseti alveg eins og í sparisjóðafrumvarpinu að standa í þingsal og segja að það liggi svo gríðarlega á af því að það sé svo mikið undir og þetta sé allt að því mínútu eða klukkustunda spursmál að afgreiða þurfi frumvörp

það er komið í ljós virðulegi forseti að þetta er ein vanhæfasta ríkisstjórn sem ísland hefur haft og við erum núna nokkrum vikum eftir kosningar ætli það séu ekki einhverjir þrír mánuðir þegar menn fóru með flugeldasýningu gerðu stjórnarsáttmála sem lofaði öllu milli himins og jarðar og við erum strax komin í stjórnarkreppu því það er ekkert annað sem er í gangi hér og það vita það allir sem eru þingmenn að sú staða er uppi og það vita allir landsmenn að þetta er komið í það horf við erum búin að vera í þrjá mánuði á þessu sumarþingi og ég veit að það er ekki ein einasti þingmaður ekki einn sem var ekki til í það að leggja þess vegna allt sumarið undir og allt árið og næstu ár undir mjög mikla vinnu til þess var fólk kosið en stjórnleysið hefur verið algert og aldrei hefur ástandið verið alvarlegra heldur en nákvæmlega núna enn og aftur eru menn að berja í brestina í stjórnarsamstarfinu í þessu tilfelli í icesave málinu og því miður eins og menn þekkja hefur ríkisstjórnin haldið þannig á því máli að hún hefur gert erfitt mál enn þá erfiðara við þessar aðstæður ætla menn samt sem áður ekki að hvika menn ætla að keyra þetta mál í gegn með góðu eða illu eins og öll mál sem dúkka upp á borð

landsbankann eignaumsýslan verður ekki eins og upp var lagt með það er algerlega ljóst ef áætlanir ríkisstjórnarinnar ná fram að ganga það skal þó tekið fram að það er ekki einu sinni búið að stofna eignaumsýsluna þó búið sé að ganga frá lögunum og trúi því ekki að þegar menn eru búnir að keyra þetta mál í gegn með ofbeldi munu þeir stofna landsbankasýslu menn ætla bara að hafa það í handraðanum menn ætla bara já frumvarp upp í hillu þetta er orðin ansi myndarleg röð hjá fjármálaráðherra óstofnuð hlutafélög óstofnuð ríkisfélög sem maður getur gripið til þegar vel liggur á virðulegi forseti þetta eru ekki boðleg vinnubrögð og það er ekkert sem kallar á að klára þetta núna nákvæmlega hvernig þessi ríkisstjórn forgangsraðar þegar það eina sem ríkisstjórnin getur náð sér saman um þegar kemur að sparnaði er eins og komið hefur fram hér að taka á þessum viðkvæmu velferðarmálum það er hægt að ná samstöðu um það þessir tveir vinstri flokkar geta náð samstöðu um það og það að stofna ríkisfyrirtæki langebaner sem kosta að lágmarki í þessu tilfelli hundrað milljónir á ári þrátt fyrir að það sé alveg ljóst að ef áætlanir ríkisstjórnarinnar ná fram að ganga þá þurfum við ekki á þessu ríkisfyrirtæki að halda í það minnsta verður

ég veit alveg hvaða verkefni er fram undan og ég get alveg sagt og upplýst það ef einhver er ekki með það á hreinu virðulegi forseti að það mun muna um hverja einustu milljón í rauninni hvern einasta hundrað þúsund kall þegar verður tekið á þessum viðkvæmu velferðarmálum það mun muna um hvern einasta hundrað þúsund kall þannig að ég mundi ætla virðulegi forseti að menn væru ekki í einhverjum gassagangi að bæta í það minnsta hundrað milljónir í ríkisstofnun sem er algerlega ljóst að ekki er þörf fyrir miðað við þær áætlanir sem eru í gangi núna og vonandi ganga eftir og var ekki einu sinni þörf fyrir þó svo menn hefðu þurft að sitja uppi

að ef menn setja þessa landsbankasýslu á stofn þá er ekki skýrt hvert verður hlutverk bankaráðanna og hvert er hlutverk þessarar umsýslustofnunar auðvitað hlýtur maður að spyrja sig til hvers eru menn með bankaráð yfir einum banka og síðan heila stofnun yfir banka heila stofnun nú er það ekki þannig að það séu ekki stór ríkisfyrirtæki í landinu landsvirkjun er til dæmis mjög stórt fyrirtæki eigum við von á landsvirkjunarsýslu úr því að menn geta töfrað fram hundrað milljónir hér og þar á fjárlögum er ekki sjálfsagt að setja landsvirkjunarstofnun er sömu rök og það er alveg undarlegt virðulegi forseti og það segir

áttu að vera þrír ríkisbankar sparisjóðirnir um eignaumsýsluna nú er allt önnur staða uppi hugsanlega með einn ríkisbanka og það hefur lítið sést af því með yfirtökuna á sparisjóðunum enda er það þannig virðulegi forseti að fulltrúar meiri hlutans hafa þrætt mjög fyrir það að ætla nokkuð að vera í því að taka yfir sparisjóðina og eignaumsýslufyrirtækið eða félagið átti að taka á verkefnum

en hrokinn í meiri hlutanum í viðskiptanefnd er slíkur að það skiptir engu máli og ástæðan fyrir því

sitja í mjög erfiðri fjárlagagerð þar sem hver einasti þingmaður leyfi ég mér að fullyrða mun gera allt til að vernda það velferðarþjóðfélag sem við höfum menn muni trúi ég og ætla mönnum ekki annað reyna að finna allar leiðir til að halda uppi því þjónustustigi sem við höfum í heilbrigðismálum sem við höfum í menntamálum sem við höfum í félagsmálum menn munu reyna að finna leiðir til að viðhalda uppbyggingu samvinnumannvirkja og alla þessa þætti sem við erum algerlega sammála um öryggismálin löggæslumálin og ef einhver háttvirtur þingmaður heldur að þetta verði auðvelt þá skal ég útskýra það fyrir viðkomandi háttvirtum þingmanni

háttvirtir þingmenn sem styðja

staldra við og skoða málið betur sem hefur verið kallað eftir af ýmsum aðilum og er augljós skynsemi í einfaldlega vegna þess að við vitum ekki og allir eru sammála um það hvaða staða verður uppi eftir nokkrar vikur maður mundi staldra við þó ekki væri nema af þeirri einni ástæðu að þarna værum við að lágmarki hundrað milljónir sem við gætum notað í annað það eru að vísu líka allir sammála um það virðulegi forseti að kostnaðurinn verður miklu meiri en hundrað milljónir en látum það liggja á milli hluta höldum okkur bara við þá áætlun sem er til staðar hundrað milljónir á ári ef þeir þingmenn sem munu keyra þetta í gegn eru ekki bara að gera sig seka um það að vinna mál með óskiljanlegum hraða vegna þess að það er ekkert sem kallar á að þetta verði gert núna ekkert þeir eru líka virðulegi forseti að segja hvernig þeir vilji forgangsraða þeir eru líka að segja það ég virðulegi forseti hef starfað á ýmsum vettvangi ekki bara á þinginu ég hef verið í borginni líka ég hef verið í bæjarmálum í litlu bæjarfélagi og oftar en ekki er og þannig er það alltaf í lífinu að það eru ekki endalausir fjármunir til og ég verð að viðurkenna virðulegi forseti að það hvarflaði ekki að mér eina mínútu annað þegar þessar gleðifregnir komu að menn væru að ná niðurstöðu í anda þess sem við höfum verið að leggja áherslu á og mér sýnist vera góð sátt milli þingmanna að í stað þess að ríkisvaldið taki yfir alla bankana kröfuhafarnir komi og taki þá tvo af þrem sem væri sýnist manni jákvæð niðurstaða það hvarflar ekki að mér eina mínútu annað en það að það fyrsta sem meiri hlutinn sem er að fara í þetta erfiða verkefni fjárlögin sem stýra því mundi nú segja við skulum aðeins hinkra hér hér skulum við hinkra

tautar og raular ætla menn að loka þessu máli gefa heimildina fyrir enn eina ríkisstofnunina sem ekki er þörf á sem á að kosta hundrað milljónir virðulegi forseti ég get alveg lofað ykkur því að þegar menn eru búnir að setja á fót ríkisstofnun verður erfitt bæði að skera niður hjá viðkomandi stofnun og ég tala ekki um

segir miklu meira en mörg orð um stefnu þessarar ríkisstjórnar sá háttur hefur verið hafður á í viðskiptanefnd og þetta er orðinn einhver leikur frekar en eitthvað annað að það er sagt að mál séu tekin inn á milli umræðna og það er svo sem alveg hægt en það breytir engu um niðurstöðuna það breytir engu um hvaða rök koma fram í málinu það skiptir engu

að menn leggja af stað með ríkisstofnun sem á að vera með þetta umfang þrjá banka sparisjóði og eignaumsýslu þegar forsendur gerbreytast eru viðbrögð flestra ef ekki allra á þann veg að það sé mjög mikilvægt að endurskoða þetta og sjálfsagt eðlilegt ég tala ekki um þegar er nægur tími til þess því það er ekkert við þekkjum það ég fór yfir það áðan að

og var það keyrt í gegn tíunda júlí vegna þess að sparisjóðirnir biðu héngu við húninn og þetta var allt mínútuspursmál núna hvaða mánaðadagur er í dag virðulegur forseti ellefta ágúst rúmlega mánuður það er augljóst að það lá ekki svona á eins og menn lögðu upp með það er algerlega augljóst allt sem var sagt í þá veruna hér var ekki rétt stjórnarliðar veigruðu sér ekki við því að veifa því þeir veigruðu sér ekki við því

gera þeim upp þá skoðun að þeir væru að reyna að koma í veg fyrir að sparisjóðirnir yrðu endurreistir eins og við þekkjum og ég þarf ekki að fara yfir þá umræðu í smáatriðum eru sérstaklega mikilvægir í hinum dreifðu byggðum á þá

stjórnarliða að það lægi svo gríðarlega á menn væru búnir að missa svo gríðarlega dýrmætan tíma af því að það átti að klára þetta fyrir fyrsta júní ef ég man rétt eða hvenær það var og allt var þetta bara tal til að losa sig við þessi þreytandi þingstörf að því ef virðist ég hef ekki heyrt það kemur kannski fram á eftir krafa eða röksemdir frá fulltrúum meiri hlutans í þá veru að hér liggi eitthvað gríðarlega á en miðað við þær heimildir sem ég hef bestar hefur ekki komið fram neins staðar að það liggi á því að ganga frá þessi frumvarpi núna þvert á móti og væri ágætt ef þeir sem þekkja betur til þess

að staldra við sem er frekar augljóst og menn kæmust jafnvel þó við sætum uppi með alla ríkisbankana og jafnvel að því leytinu til ef við gefum okkur það að þar af leiðandi væri nauðsynlegt að setja þessa ríkisstofnun af stað þá væri nægur tími til að ganga frá því í haust og svo sannarlega er þá tækifæri fyrir nefndina til að fara vel yfir þetta mál en það er ekki háttúrinn

hefur á sínum fyrstu mánuðum sýnt að það er ekki áhugi á því að starfa með þeim hætti enda virðist það vera orðin nokkuð mikil regla að hlutirnir hafa snúist algerlega við frá því að þessir aðilar voru í stjórnarandstöðu það er örlítið lengra frá því að samfylkingin var í stjórnarandstöðu en ekki voru minni yfirlýsingarnar í þá veru að það væri mikilvægt að menn mundu vinna saman meiri og minni hluti það væri nauðsynlegt að fara yfir mál ef þannig stóð á það vantaði ekkert upp á yfirlýsingar frá samfylkingunni þá þó við þekkjum það að fyrir nokkrum mánuðum síðan voru vinstri grænir sem töluðu með þeim hætti en því skal líka haldið til haga að vinstri grænir töluðu með þeim hætti að það ætti ekki að vera í samstarfi við alþjóðagjaldeyrissjóðinn það ætti alls ekki strax að sækja um aðild að evrópusambandinu og það átti held ég að hætta við öll stóriðjuáform og man ég eftir umræðum í þinginu um ríkisfjármál það var í desember það er innan við ár síðan og þar töluðu háttvirtir þingmenn vinstri grænna fjálglega um það hversu ábyrgðarlaust það væri að skera niður í ríkisfjármálum það er ansi erfitt að átta sig á því virðulegi forseti

forustumenn vinstri grænna það er kannski frekar þannig að maður eigi að hlusta eftir því hvað forustumenn vinstri grænna segja

leggja síðan þannig út frá því að þeir séu að meina algerlega öfugt við það sem þeir segja sérstaklega í aðdraganda kosninga og sérstaklega í þingsölum virðulegi forseti við erum búin að taka þessa umræðu í nefndinni erum búin að taka þessa umræðu í þingsölum og það bítur ekkert á meiri hlutann það er ljóst meiri hlutinn hefur valdið og meiri hlutinn ætlar að nota það vald hefur gert það samviskusamlega

fyrir nokkrum mánuðum síðan var talað um vinnubrögð og síðan eru menn eina núna að forgangsraða hér er verið að ganga frá ríkisstofnun sem ekki er þörf fyrir miðað við þær forsendur sem eru uppi núna alls ekki og það á að setja hundrað milljónir í fjárlögum í það það eru ákveðnar fréttir fyrir sjúklinga